W Polsce było to 5,5 Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów i innych narodowości. Nie uzyskano zgody w sprawie przymusowego mechanizmu relokacji w Radzie. Pani Minister to nie powinno zostać wpisane do projektu konkluzji Rady.